laga um breytingu á tollalögum frumvarp þetta er lagt fram með það fyrir augum að bregðast við aðkallandi vanda fyrirtækja vegna gjalddaga aðflutningsgjalda fyrir uppgjörstímabilið september til október en sá gjalddagi er sautjándi nóvember tvö þúsund og átta með því er verið að bregðast tímabundið við brýnni þörf á gjaldaaðlögun fyrirtækja vegna þess gengisfalls samdráttar og verðbólgu sem ríkir í íslensku efnahagslífi um þessar mundir með frumvarpinu er lagt til að ákvæði til bráðabirgða verði bætt við lögin sem kveður á um að aðilum sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum það er aðilum sem eru í virðisaukaskattsskyldri starfsemi verði heimilt að óska eftir því að fyrirkomulagi gjalddaga aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabilsins september til október tvö þúsund og átta verði breytt á eftirfarandi hátt í stað þess að gjalddaginn sé sautjánda nóvember verði veittur gjaldfrestur á þann hátt að einn þriðji aðflutningsgjalda fyrir uppgjörstímabilið komi til greiðslu sautjánda nóvember einn þriðji verði frestað um einn mánuð til fimmtánda desember tvö þúsund og átta og því sem eftir stendur frestað til fimmta janúar tvö þúsund og níu dagsetningin fimmta janúar tvö þúsund og níu er lögð til með hliðsjón af því að gjalddagi aðflutningsgjalda fyrir uppgjörstímabilið nóvember til desember er fimmtándi janúar tvö þúsund og níu og verður því ekki um skörun að ræða samkvæmt upplýsingum frá fjársýslu ríkisins má gera ráð fyrir að aðflutningsgjöld á gjalddaga sautjánda nóvember tvö þúsund og átta nemi að óbreyttu um átján milljörðum króna samkvæmt frumvarpinu er lagt til að vextir af gjaldfrestinum það er frá sautjándu nóvember til fimmtánda desember tvö þúsund og átta og frá sautjándu nóvember til fimmta janúar tvö þúsund og níu verði almennir meðaltalsvextir samanber aðra kafla laga númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt um vexti og verðtryggingu á viðkomandi tímabili en ekki dráttarvextir að öðru leyti gilda ákvæði hundrað tuttugasta og fimmtu greinar tollalaga um vexti á vangreidd aðflutningsgjöld herra forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu